Schade, aber wir haben sicher noch die Gelegenheit, uns auszutauschen.

Deswegen sind wir uns einig, dass dieser Text natürlich eine ausführliche Toiletage braucht. Er muss entschlackt werden, er muss auch verständlicher gemacht werden.

Es ist die Regelvielfalt im Forschungsrahmenprogramm.

Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir bei den nächsten Fonds sehr viel kohärenter vorgehen. Dafür haben wir zugegebenermaßen manchmal auch schwierige Vorschläge gemacht.

Ich weiß, dass ihr euch Sorgen macht, dass wir in den Untiefen der Haushaltsordnung abtauchen, und ihr bleibt dann allein zurück.